Frau Präsidentin! Sonntagsreden die Bedeutung der Menschenrechte für die europäische Außenpolitik hervor. Mit Recht, weil nur Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte Stabilität schaffen.

Schon damals wurde auch auf die Bedeutung der Onlinemedien verwiesen.

Ich habe auch im Menschenrechtsbericht 2015 auf die Bedeutung einer systematischen und mit den Stakeholdern diskutierten Umsetzungsstrategie hingewiesen. Gerade im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass Onlinemedien nicht nur die Situation der Meinungsäußerung in einzelnen Ländern beeinflussen, sondern immer mehr auch zu einem Mittel internationaler Auseinandersetzungen werden Stichwort Wenn die Union ihre Leitlinien wirklich ernst nimmt, dann müsste sie alles daran setzen, diesen Dialog auf einer breiten Basis konsequent und mutig durchzuführen. Ich setze meine Hoffnung auf die estnische Präsidentschaft, dass da endlich etwas in Gang kommt.